Señora presidenta, en la anterior legislatura, cuando el presupuesto de la Unión se redujo, logramos desde el Parlamento incrementar el presupuesto para Erasmus en un 43 Y ahora me congratulo de que se pida triplicar el presupuesto actual, lo que permitirá a muchos jóvenes disfrutar de esta gran experiencia que contribuye a mejorar su futuro laboral, a la vez que incrementa su sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. En mi opinión, el programa Erasmus ha hecho más por la unión de Europa que cualquier Tratado que se haya firmado. En el informe del que fui ponente en el año 2011, sobre la dimensión europea del deporte, se solicitaba la creación de un Erasmus deportivo. Me congratulo de que la Comisión lo haya propuesto. Este capítulo persigue objetivos tan esenciales como la lucha contra la violencia, la intolerancia y la discriminación y promueve el voluntariado y la inclusión social, sin olvidar la importancia de la actividad física para la salud. Una persona que practica deporte, que se ajusta a las reglas y al espíritu de superación, muy posiblemente será un mejor ciudadano. Finalmente, estoy muy satisfecho de que el presupuesto destinado a deportes haya aumentado hasta un 2 y espero que lo siga haciendo en los próximos años, lo que permitirá que estos importantes valores se sigan promocionando entre los ciudadanos europeos. Y quiero felicitar, por supuesto, a mi querido colega Milan Zver por el estupendo informe.